Señor Presidente, a mí lo que me preocupa es el fondo. Tengo la impresión de que estamos matando al mensajero, en lugar de ir a la esencia del problema. La gran cuestión que está detrás de es el contenido, que están demostrando que es cierto. Durante años, usted y otros colegas, como el Ministro Moratinos, han negado la mayor parte. Han negado que hubiera una connivencia europea con relación a ciertas prácticas ilegales por parte de los Estados Unidos. Ahora sabemos que esto es cierto, que ha ocurrido, y esperamos todavía una respuesta de parte de muchas cancillerías y, particularmente, de su parte.

Y, después, otra cuestión con relación a la campaña que se está haciendo contra la figura de Julian Assange.

Y esto es lo que espero que usted también entienda y es lo que esperamos todas y todos en este Parlamento que dé explicaciones, sea aquí o sea en una comisión que deberíamos reactivar para poder saber ciertamente la verdad.